Ja, lep pozdrav vsem skupaj, gospodu ministru, vsem prisotnim. Imam eno vprašanje, sprašujem v zvezi z mejno policijo s Hrvaško, z Republiko Hrvaško. Kako dolgo bodo še na naši strani meje vztrajali oziroma uradovali hrvaški policisti? V mislih imam seveda mejno občino Ormož in Središče ob Dravi. Sprašujem, pod kakšnimi pogoji uraduje in zakaj še vedno, saj se večina hrvaških policistov že umaknila na svojo stran države? Ali obstaja še kakšni mejni prehodi z republiko Hrvaško, kjer je stanje kot v Ormožu in Središču ob Dravi? Bi še podal en informativni zapis, ki sem ga dobil od slovenskih policistov - večina slovenskih policistov in hrvaških policistov se ne se, si ne želi, da bi delali skupaj. To, kar si šefi vsak dan v analizah pišejo, da je vse v redu, je ena velika navadna laž. To pišejo, kaj seveda se ne ne da, se ne upa nobeden izpostaviti. Naj naredijo anonimno anketo in bodo videli rezultat in to, da bodo delali, da bo delo potekalo hitreje on štop kontrol, če bomo skupaj, pa ne drži, ker ne poteka nič hitreje, in kvečjemu poteka slabše ali počasneje. Tudi ta čas na vašiš. Tudi ta čas hrvaških policistov na naši strani meje pa vemo, kakšna je Hrvaška v teh zgodbah, ne? Se bo lahko hitro zgodilo, da je imel že na naši strani. Hvala.